Monsieur le Président, allons nous rester longtemps encore impassibles face aux provocations répétées de la Turquie en Méditerranée? L'attitude agressive d'une frégate turque à l'encontre d'un bâtiment de la marine française qui agissait pourtant sous l'égide de l'OTAN doit tous nous alerter. Je trouve que cet incident a suscité bien peu de réactions, alors qu'il illustre, à mon avis, l'inconséquence du prétendu pilier européen de l'Alliance Atlantique et donne raison à ceux qui parlent de l'OTAN en état de mort cérébrale. Plus largement, alors que nous nous gargarisons sur une Europe puissance, une Europe indépendance, je pense que c'est en réalité notre impéritie à nous, Européens, qui a permis à la Turquie d'asseoir sa quête de puissance au Proche et au Moyen Orient.

Regardons ce qui se passe aujourd'hui en Libye.

Erdogan profite de nos faiblesses, de nos divisions, de nos hésitations et il est grand temps que l'Europe se fasse respecter. Nous le devons aux Européens, mais nous le devons aussi au peuple turc, que nous ne confondons pas avec ses gouvernants.